Comisia Europeană a continuat să țină sub o atentă supraveghere situația din Sri Lanka și să inițieze cu guvernul din această țară un dialog pertinent, menit să pună bazele unei noi relații în care ambele părți să depună eforturi pentru a coopera în vederea soluționării treptate a principalelor aspecte care ridică probleme. Suntem profund preocupați de situația umanitară critică din taberele în care sunt deținute persoanele strămutate intern. Deținerea fără discernământ a acestor persoane în Sri Lanka reprezintă o încălcare evidentă a normelor de drept internațional. În acest moment este o necesitate să se asigure de urgență tuturor acestor persoane care au mai rămas în tabere, atât libertatea de mișcare, cât și accesul deplin în aceste tabere al actorilor umanitari, inclusiv în vederea înregistrării, pentru ca aceștia să poată acorda ajutor umanitar și protecție. De asemenea, Comisia este în continuare îngrijorată cu privire la situația drepturilor omului în Sri Lanka în contextul informațiilor legate de execuțiile extrajudiciare, răpiri și intimidarea de o manieră gravă a mass mediei. Există obstacole în calea reconcilierii în insulă, atât timp cât nu se iau în considerare nemulțumirile tamililor și predomină un climat de impunitate. Comisia Europeană are convingerea că esența procesului de reconciliere o constituie răspunderea părților pentru propriile acțiuni. Recent, Comisia Europeană a încheiat o investigație aprofundată întreprinsă cu privire la situația drepturilor omului în Sri Lanka.

În urma investigației au fost constatate deficiențe semnificative în legătură cu trei convenții ale Națiunilor Unite în ceea ce privește drepturile omului Pactul internațional privind drepturile civile și politice, Convenția împotriva torturii și Convenția cu privire la drepturile copilului ceea ce arată că, în prezent, Sri Lanka nu pune în aplicare aceste convenții. În mod inevitabil, această situație este de natură să pericliteze acordarea în continuare a beneficiilor comerciale suplimentare în cadrul GSP Plus, întrucât condiția este ca toți beneficiarii schemei să fi ratificat și să fi pus efectiv în aplicare aceste trei convenții.